Mag ik mijn collega feliciteren met die geste? En dat geldt bijvoorbeeld ook voor een land als Zweden. Het is alleen een beetje pijnlijk om over aantallen te praten.

Ik blijf zeggen dat wij meer kunnen doen en ik wil u bijvoorbeeld wijzen op Griekenland, waar Syriërs nog steeds in de gevangenis terechtkomen. En wij helpen de Grieken niet om daar verlichting in te brengen.